Aber wir haben z.

Die große Herausforderung wird es sein, tatsächlich die Menschen, die in der EU im Moment einen Job suchen und eine Qualifikation haben, die in einem anderen Mitgliedstaat gebraucht wird, in diesen Mitgliedstaat zu vermitteln, also einen echten europäischen Arbeitsmarkt zu etablieren.

auf europäischer Ebene zu installieren.

Wenn ich in der Situation dieses Inders wäre, würde ich gleich in die USA gehen und mich nicht mit diesen 27 unterschiedlichen Systemen auseinandersetzen.

Es geht hier um einen globalen Wettbewerb um die besten Köpfe.

Darüber hinaus müssen wir uns natürlich überlegen, was machen wir mit den Menschen, die tatsächlich herkommen und arbeiten wollen. Hier ist es ganz gezielt notwendig, passgenaue Integrationsmaßnahmen vorzunehmen. Die Sprache ist ein zentraler Punkt, ebenso wie weitere sehr differenzierte Maßnahmen, die wir hier auch in diesen Bericht aufgenommen haben.